En effet, on ne peut pas attribuer la violence instiguée par le Hamas à la décision des États Unis d'inaugurer leur ambassade à Jérusalem.

Aujourd'hui même, trente roquettes ont visé Israël depuis Gaza, et c'est toujours le Hamas.

Or, dans notre résolution, nous avons rejeté clairement les actes terroristes et l'incitation à la violence comme incompatibles avec les avancées vers la solution à deux États. Sur la question de Jérusalem, il ne faudra pas rechercher la clarté à l'Est de l'Europe, dans la position de la Roumanie. Nous avons eu, non pas une, mais deux réponses différentes de la part des autorités. Partant, le conflit interne au sujet de la localisation de notre ambassade a déçu tant les Israéliens que les Palestiniens.

Il y avait une attente pour qu'on continue de regarder Jérusalem comme capitale des deux États.